Herr Präsident! Im Finanzsektor wurden Gewinne häufig privatisiert, während Risiken und Verluste sozialisiert wurden. Bis Ende 2011 mussten die EU Staaten so über 440 Mrd.

EUR an Liquiditätshilfen wurden außerdem von den Banken in Anspruch genommen!

In einer sozialen Marktwirtschaft jedoch müssen Haftung und Risiko einhergehen. Staat und Steuerzahler müssen endlich aus dem Würgegriff der Banken befreit werden. Wir gehen mit der Schaffung einer gemeinsamen Aufsicht über die Banken jetzt einen weiteren wichtigen Schritt zu stabileren Finanzmärkten. Die Europäische Zentralbank hat nun die Aufgabe, für gleiche und hohe Aufsichtsstandards und eine konsequente Umsetzung zu sorgen und uns, dem Europäischen Parlament, umfassend Rechenschaft darüber abzulegen. Die gemeinsame Aufsicht ist allerdings nur eine von drei tragenden Säulen einer künftigen Bankenunion. Gerade die Chaostage bei der Bankenrettung in Zypern haben doch deutlich gezeigt, dass die beiden anderen Säulen der Bankenunion die Einlagensicherungssysteme und der Bankenrestrukturierungs und abwicklungsmechanismus unabdingbar sind, um die Stabilität des Finanzsystems wieder herzustellen. Gestern Abend haben wir im Ausschuss für Wirtschaft und Währung den zweiten Teil der Bankenunion, den Rahmen für die Sanierung und die Abwicklung von Banken, auf den Weg gebracht. Jetzt warten wir auf den gemeinsamen Standpunkt des Rates, um diese zweite Säule der Bankenunion so weit zu bringen, wie wir mit der Aufsichtsgesetzgebung als erster Säule bis heute gekommen sind. Was allerdings die dritte Säule der Bankenunion, die neue Einlagensicherungsrichtlinie, anbelangt, haben wir, das Europäische Parlament, zwar deren Wichtigkeit für umfassenden Sparerschutz mit der Verabschiedung in erster Lesung bereits im Februar letzten Jahres Nachdruck verliehen. Von seiten des Rates allerdings ist auch nach fünfzehn Monaten nichts zu hören! Doch ohne einen Abschluss auch dieses Gesetzgebungsverfahrens wird die Bankenunion nicht vollendet sein mit allen Konsequenzen, die dies nach sich zieht. Wir erwarten daher vom Rat und insbesondere auch von der irischen Ratspräsidentschaft, auch hier endlich mit dem Europäischen Parlament Schritt zu halten, um die Bankenunion zu vollenden.